Ik ben nog steeds hoogst verontwaardigd over dit amendement. Deze verontwaardiging ging afgelopen week echter over in afgrijzen, toen mij het position paper van de Europese vakbonden onder ogen kwam. Uit angst voor een verdwaalde Roemeense of Bulgaarse zelfstandige chauffeur wordt de ene onjuistheid na de andere uit de kast getrokken om parlementariërs te overtuigen tegen het Commissievoorstel te stemmen. In het stuk wordt gesuggereerd dat zelfstandige chauffeurs 86 uur zouden werken. Een chauffeur in loondienst of zelfstandig mag over twee weken genomen 45 uur per week rijden, zoals commissaris Tajani ook al zei. Zou hij dan 41 uur per week bezig zijn met zijn ondernemerschap? Ook het argument van verkeersveiligheid deugt niet. Het verband tussen de vrijstelling van zelfstandige chauffeurs van de arbeidstijdenregeling en de verkeersveiligheid is nooit aangetoond, integendeel. Overigens blijkt uit het position paper dat de vakbonden best weten dat ze enorm zwak staan in hun positie. Het milieu en de interne markt worden er met de haren bijgesleept om zogenaamd aan te tonen dat we vóór het voorstel tot verwerping moeten stemmen, terwijl de zeer uitgebreide impact assessment van de Commissie laat zien dat het voorstel juist goed is voor de werking van de interne markt, de transportsector en het milieu.

Ik vertrouw erop dat het gezond verstand de stemming zal beheersen.

Politiek bedrijven met behulp van sterfgevallen van de